Señora Presidenta, señor Posselt, sabe usted perfectamente que uno de los principales instrumentos de nuestras relaciones sobre el tema de los derechos humanos en China es el Diálogo Bianual sobre Derechos Humanos, que se ha establecido hace más de quince años. Es un Diálogo, por tanto, estructurado que nos ofrece la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre estos asuntos que nos preocupan. En noviembre del año pasado, el Consejo adoptó conclusiones sobre la libertad religiosa que nos permitieron reiterar una vez más, de forma clara, la posición de la Unión Europea en este asunto. El respeto de la libertad religiosa, tal como se define en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, es parte de la cláusula de derechos humanos que se incluye en los acuerdos entre la Unión Europea y los terceros países. A lo largo de los últimos cinco años, la Unión Europea ha mencionado periódicamente los temas de la libertad religiosa y las creencias en sus diálogos sobre derechos humanos y en sus consultas con terceros países, ha efectuado cierto número de declaraciones al respecto y se han emprendido gestiones en relación con personas amenazadas por sus creencias. La Unión Europea ha actuado de forma muy activa a escala mundial a la hora de fomentar la libertad religiosa en los foros internacionales, como la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos. En relación con China, el Consejo determinó en el año 2001 cierto número de criterios de referencia para el Diálogo sobre Derechos Humanos. Puedo asegurarle, señor diputado, que la libertad religiosa es parte integrante de esos criterios. Hemos debatido recientemente este tema varias veces con nuestros interlocutores chinos, nos hemos reunido con autoridades competentes en Pekín y con el ánimo del Diálogo los responsables de los temas religiosos han visitado Europa para aumentar sus conocimientos en cuanto a las prácticas de varios Estados miembros.